Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Wir haben in Europa einwandfreies Trinkwasser. In einer Prüfung der Daten von 15 Mitgliedstaaten im Jahr 2015 hat die Kommission festgestellt, dass die Erfüllungsquote der mikrobiologischen und chemischen Parameter bei 99 liegt. Mit unserem Bericht tragen wir wesentlich dazu bei, dass dies auch in den kommenden Jahren trotz neuer Herausforderungen wie Mikroplastik und Arzneimittelrückständen so bleibt. Ich begrüße es sehr, dass wir die Verbraucherinformationen deutlich ausweiten. Wir können stolz sein auf unser gutes Leitungswasser. Leider kam das bisher nicht immer bei den Verbrauchern an. Mir ist allerdings auch wichtig, dass die Wasserversorger die Richtlinie in der Praxis umsetzen können. Die Wasserversorgung ist in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich organisiert. Das müssen wir berücksichtigen und dürfen bewährten Organisationsformen, wie beispielsweise der Wasserversorgung in kommunaler Hand, keine Steine in den Weg legen. In diesem Sinne habe ich für die morgige Abstimmung noch einmal Änderungsanträge zu zwei Themen eingebracht. Erstens möchte ich vorschlagen, das bewährte System der Messhäufigkeit, den Anhang II Teil B, beizubehalten. Dies erlaubt im Sinne des Verhältnismäßigkeitprinzips eine genaue Anpassung der Messhäufigkeiten an die Größe des Wasserversorgers. Die Änderungsvorschläge der Kommission und des Ausschusses würden hier für einige Wasserversorger zu erheblichen Kostensteigerungen führen, ohne dass letztendlich eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes erreicht werden könnte. Zweitens schlage ich vor, die zusätzlichen Informationspflichten für große Wasserversorger in Anhang IV auf Informationen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wasserqualität zu beschränken. Informationen zu Energie und Kosteneffizienz sind in dieser Richtlinie am falschen Platz. Für Verbraucherschutz und den Schutz der in den Mitgliedstaaten bewährten Organisationsformen der Wasserversorgung, wie beispielsweise unsere kommunalen Wasserversorger, wäre ich sehr, sehr dankbar.